Z dużą przykrością wsłuchuję się w głosy i w tę debatę, dlatego że oparta jest ona na kłamstwie. Pan poseł Biedroń parlamentarzystów i Komisję po prostu okłamał. Rząd polski nie pracuje nigdzie, na żadnym poziomie nad jakąkolwiek ustawą zakazującą edukacji seksualnej, wspomniał o tym pan komisarz. Druga przykrość i konfuzja, w której jest również pan komisarz, jest taka, że oto parlamentarzyści, w tym doświadczeni jak pani Łukacijewska, przegłosowali, że taka debata się odbędzie, choć edukacja i systemy edukacji są wyjęte spoza jurysdykcji jakiegokolwiek traktatu

Wreszcie, edukacja seksualna, proszę państwa, w Polsce jest.

Jest w prawie oświatowym, jest na każdym poziomie edukacji. Ale jest to edukacja, która widzi młodego człowieka razem z jego potrzebami, uczy go miłości, partnerstwa, odpowiedzialności, uczy szacunku do siebie nawzajem, uczy zachowań w sytuacjach kontrowersyjnych, skrajnych. Uczy, w jaki sposób bronić się między innymi przed takimi pomysłami, o których mówi pan poseł Biedroń.